Tak! Opodatkowanie powinno być uczciwe, czyli małe proste podatki, tylko takie, by utrzymać struktury państw, zapewnić bezpieczeństwo i porządek. A co robi Unia? Walczy z każdym krajem, który ma małe podatki. Wymusza ogromną akcyzę na energię, paliwo. Ściąga haracz na swoją potworną administrację. Tworzy skomplikowane i głupie prawo, które powoduje rozrost biurokracji i zniewolenie obywateli. Dzisiaj z uczciwej pracy ludzi w Europie żyją lenie, cwaniacy, biurokracja i miliony imigrantów ściągniętych darmowym zasiłkiem do Europy. Dzisiejsza Unia Europejska to krwiopijca wysysający z obywateli Europy większość ich zarobków i chęć do pracy.